Face aux mouvements de protestation, le régime répond sans surprise par la répression des centaines de morts, des arrestations innombrables, des journaux censurés ou interdits de publication, y compris ceux réputés proches du pouvoir, la coupure d'Internet, l'arrestation des principaux leaders des partis d'opposition.

Je crois donc que notre résolution, qui fait l'impasse sur les questions économiques et sociales, à l'origine des mouvements de protestation, ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau et sert surtout à nous donner bonne conscience. Nous la voterons néanmoins, mais sans illusion sur le rôle de l'Union européenne en la matière.